Madame la Présidente, la mobilité urbaine est un des enjeux majeurs du 21e siècle parce qu'elle est à la croisée des 3 piliers du développement durable l'écologie, l'économie et le social. Oeuvrer pour une mobilité urbaine durable, c'est contribuer concrètement à la lutte contre la pollution de l'air et le réchauffement climatique.

Aussi, j'appelle tous les collègues à soutenir l'amendement 1, qui soulève le problème de fond du diesel et demande des initiatives pour aller vers des carburants propres et sortir des subventions favorables au diesel. Oeuvrer pour une mobilité urbaine durable, c'est aussi lutter contre l'exclusion sociale et garantir la cohésion territoriale.